Feltűnt Önöknek, hogy a televízió képernyőjén gyakorlatilag nem lehet 50 év fölötti bemondókat látni?

Feltűnt Önöknek, hogy a munkahelyeken sokkal kevesebb ötvenes nő van, mint férfi?

Erről a korcsoportról nem sok statisztika létezik, ha mégis, ha ilyet keresnek az Interneten, akkor először amerikai vagy ausztrál adatokat fognak találni, európai adatokat sokkal kevesebbet. Miközben a kormányok és parlamentek sorra hozzák a nyugdíjkorhatár meghosszabbítására vonatkozó intézkedéseket épp ma hallottam egy ilyen angol kormányelképzelésről addig az elemzések azt mutatják, hogy a munka világából való kilépés sokkal hamarabb következik be.

Jogos tehát a kérdés mit lehet, és mit kell tenni azért, hogy a munkaerő ne hagyja el idő előtt a munkaerőpiacot?

Annak, hogy a nők hamarabb hagyják el a munka világát, mint a férfiak, sok oka lehet, vegyünk sorra néhányat. Sok pályán a diszkrimináció, amivel a nők szembesülnek. Sőt, gyakran nem egyszerű, hanem összetett diszkriminációval néznek szembe.

Sokszor a szociális kényszer, ami kiszorítja őket a munkaerőpiacról, vagy az önkéntes vállalás, amikor a gondoskodásra szoruló családtag helyzete ezt megkívánja. Az okok sorában ott vannak a betegségek, melyeknek egy része megfelelő megelőzéssel elkerülhető lenne.

A munkahely kialakítása, a munkakörülmények, a munkahelyi ártalmak kiküszöbölése nyilván ugyanebbe a kategóriába tartozik. Az aktív idősödés éve 2012 ben nyilván teret nyit az olyan aktivitásoknak, melyek javíthatnak a helyzeten. Az 50 feletti nők aktuális helyzete ugyanis komoly következményekkel jár, az életük során szétnyíló bérolló erre a korra éri el maximumát, ebben a korban a legnagyobbak a férfiak és nők közti bérkülönbségek. Ez a többszörösen megszakított munkaerőpiaci jelenlét a gyakoribb részmunkaidős foglalkoztatással, a lassúbb karierrel együtt azt eredményezi, hogy a nők nyugdíja átlagosan sokkal alacsonyabb. Ezért az idős nők közt aránytalanul magas a szegénység kockázatával élők aránya. A jelentés célja világos megfogalmazni azokat a lépéseket, melyek ezen a helyzeten javíthatnak. Nemcsak a diszkrimináció területén, habár az is reális probléma. Hisz a kor szerinti diszkriminációt a megkérdezettek többsége tartja annak, konkrét tapasztalat alapján. A jelentés több tanulságot is megfogalmaz a megelőzés olcsóbb, mint a következmények kezelése és ez érvényes a munkaerő piaci jelenlétre is. Az egyik legfontosabb konklúzió, hogy a nyugdíjreform, a várva várt fehér könyv figyelembe kell, hogy vegye a női életpályák specifikumait. Nem maradhat megfelelő szociális biztosítás nélkül az a szakasz, azok a szakaszok, melyek a gyerekneveléssel vagy a családtagok gondozásával telnek el. Mindkettő olyan tevékenység, melynek társadalmi jelentősége az idővel, a demográfiai változásokkal csak növekedni fog.